Au nom de mes quatre collègues, je voulais remercier chaleureusement tous les membres du Parlement qui ont permis l'adoption de cette initiative, d'une part, et dire, d'autre part, que c'est un signal très fort que le Parlement européen envoie aujourd'hui, selon moi, à nos partenaires du Sud et, en particulier, à leur jeunesse, mais que le Parlement attend maintenant de la Commission qu'elle fasse rapidement des propositions pour que ces programmes Erasmus et Leonardo puissent entrer effectivement dans les faits.